Monsieur le Président, je voudrais juste revenir sur deux ou trois points. Les valeurs européennes, ce ne sont pas les valeurs chrétiennes. Les valeurs européennes, c'est la liberté de conscience, la liberté de croire dans la religion de son choix, la liberté de croire ou de ne pas croire. La deuxième chose que je voulais dire, Monsieur Orbán, c'est qu'attaquer le gouvernement hongrois, critiquer la politique du gouvernement hongrois, ce n'est pas critiquer la Hongrie

J'espère que nous recevrons ces textes dans nos langues pour pouvoir analyser sur les faits, parce que j'analyse toujours sur les faits!

Je discuterai avec la société hongroise, les représentants de la société civile hongroise et tous ceux qui voudront bien parler avec moi.